Über 26Millionen Frauen und Männer sind in der Europäischen Union arbeitslos. Die besondere Katastrophe bei jungen Menschen müssen wir immer wieder hervorheben.

Das ist eine Katastrophe, die wir gar nicht oft genug erwähnen können und müssen. Die Fragen lauten also Wie können wir diese Massenarbeitslosigkeit bekämpfen? Wie können wir Jobs schaffen? Wie können wir Menschen wieder in Beschäftigung bringen?

Aber es ist auch sehr wichtig, bei den kleineren Lösungen anzusetzen.

Natürlich wird dies das Problem der Massenarbeitslosigkeit allein nicht beseitigen, aber eine bessere Zusammenarbeit der Arbeitsvermittlungen kann es schon einigen Menschen in Europa ermöglichen und vereinfachen, einen Job zu finden. Und diese Chance hat jeder verdient!